Madame la Présidente, l'espace Schengen est un échec absolu, une passoire qui laisse venir des millions de migrants, parmi lesquels se cachent des centaines de terroristes. Les 130 morts du 13 novembre à Paris en ont été les victimes. Mais l'Union européenne ne veut pas voir la réalité en face. Au lieu de condamner Schengen, elle fuit en avant en essayant de le renforcer. Je suis résolument opposé au projet qu'elle nous propose aujourd'hui. L'Union a déjà retiré aux États le contrôle de leurs frontières intérieures elle veut désormais leur retirer de fait le contrôle de leurs frontières extérieures en donnant à une agence super Frontex le droit de les contrôler à leur place. Or, je n'ai aucune confiance en ce type d'agence européenne, qui a déjà prouvé son manque d'efficacité. C'est en reprenant leur souveraineté, et non en la bradant, que les États arrêteront la submersion migratoire.